Il prosieguo naturale della precedente operazione Scudo dell'Eufrate è l'ennesima puntata della continua persecuzione di Erdogan contro il popolo curdo. Mai nome fu più tragicamente beffardo. Il ramoscello che Erdogan protende verso Afrin consiste infatti nelle bombe di 72 aerei da guerra coadiuvati da decine di carri armati e truppe terrestri. A distanza di poco più di due settimane dall'inizio delle operazioni inizia il solito tragico gioco dei numeri. Le vittime civili potrebbero già essere oltre 100. Fa dunque impressione vedere Erdogan incontrare a Roma, ieri, tra strade blindate e scontri tra manifestanti e polizia, il Papa, il Presidente della Repubblica e il Primo ministro Gentiloni. Sul contenuto dei colloqui massimo riserbo. Sicuramente, come trapela, molto spazio è stato dato ai temi commerciali, visto che l'Italia è uno dei principali partner della Turchia. Quello che mi chiedo e vi chiedo quante purghe e violenze deve compiere Erdogan per scatenare almeno una scintilla d'indignazione da parte dei governi europei? Una reazione che non sia di facciata? In meno di un anno dal tentato colpo di Stato, la Turchia è diventata, come la definisce un noto giornalista, una sorta di autocrazia con simulacri democratici. Chiunque osi criticare Erdogan viene incarcerato. Nel contempo, i curdi siriani ad Afrin, valorosi soldati nella guerra contro Daesh, vengono uccisi nel silenzio imbarazzato e complice della comunità internazionale. Come siamo arrivati a questo punto? Le risposte sono molte e vanno dagli intrecci economici a quelli energetici. Ma il vero asso nella manica di Erdogan è senz'altro quell'accordo illegale sui migranti accettato dall'Unione europea nel marzo 2016, da noi più volte denunciato. Un accordo che gli permette di tenere in piedi un negoziato all'allargamento surreale, a cui non crede più nessuno e che va definitivamente chiuso. Ha fallito l'Unione europea e ha fallito il mio governo, il governo del mio paese, accogliendo il Premier turco con i massimi onori. Siamo sotto ricatto. È ora di ammetterlo e di rialzare la testa, per difendere la democrazia, per difendere i nostri principi e per difendere quella coraggiosa società civile turca che ancora oggi vuole avere la voce e vuole avere una rappresentanza democratica.